Paní předsedající, pane komisaři, prožil jsem první část života v totalitním režimu, který říká lidem, co si mají myslet, který dává politiku režimu nad právo, nad panství práva a který omezuje svobodu svědomí, svobodu vyjadřování. Proto velmi cítím s občany Vietnamu, kteří nemohou využívat tuto svobodu, demokracii a panství práva. Jsem rád, že Evropský parlament se dnes u případu Nguyena Van Hoy zasadí o to, aby tento novinář, bloger a aktivista byl pokud možno osvobozen a spolu s ním všichni další političtí vězni, vězni svědomí, které Vietnam, ačkoliv je významným partnerem Evropské unie, utlačuje.